Trotzdem will ich das niemandem unterstellen. Aber ich finde es doch beeindruckend, dass die Industrie hier meint, dann doch noch mit ihren Argumenten landen zu können. Und wenn wir uns manche Aussagen anhören, dann sind sie auch davon geprägt.